Din păcate, observăm cum frecvența și gravitatea acestor fenomene sunt în creștere. De aceea, este absolut necesar ca statele membre să și îmbunătățească capacitatea de prevenire a catastrofelor naturale și să poată face apel la mobilizarea unor mecanisme europene de răspuns, caracterizate prin promptitudine și eficacitate. Astfel, statele membre, care au fost afectate de inundații, trebuie să primească de urgență ajutor financiar, prin intermediul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene. Totodată, consider că avem nevoie de o revizuire a mecanismului de funcționare a acestuia, atât pentru a introduce criterii mai clare în vederea obținerii de finanțare, cât și pentru a permite accesul cât mai rapid la sumele necesare pentru reconstrucția zonelor avariate de îndată ce o solicitare de sprijin a fost formulată.